Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, c'est effectivement le premier grand accord de libre échange que passe l'Europe depuis quelques années et, en matière d'accord de libre échange, il faut reconnaître que votre ambition est grande, la Corée du Sud, le Canada, l'Inde, le Mercosur. Il n'y a pas un pays, pas une zone qui échappe à l'ambition de la Commission européenne en matière d'accord de libre échange. Avec cet accord, on a vu qu'il n'y a pas que des gagnants et encore faudrait il s'interroger sur les gagnants quand on me parle des gagnants dans l'agriculture.

Mais il y a aussi beaucoup de perdants et avons nous, nous, une vision de l'Europe économique et sociale après la signature de tous ces accords de libre échange? Nous n'en avons pas, nous ne savons pas, finalement, s'il y aura encore un secteur industriel ou économique qui bénéficiera de ces accords de libre échange. Et puis, surtout, vous avez beau, Monsieur le Commissaire, tenter de nous dire que nous ne remettons pas en cause une politique environnementale, une politique climatique de la Corée du Sud, c'est faux! Nous allons pouvoir exporter des grosses berlines, celles pour lesquelles les constructeurs qui font le moins d'efforts en matière climatique sont récompensés par cet accord. Pour la première fois, l'Union européenne remet en cause une politique climatique d'un de ses partenaires commerciaux. La Commission européenne a t elle commencé à changer, sous la pression du Canada, sa directive sur la qualité des carburants? Nous pensons que nous mettons à l'envers les ambitions de l'Europe l'environnement, le climat, avant le commerce.